Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!

Und die vom Parlament und vom Rat verabschiedete Richtlinie sieht Flugverbote vor, und zwar als letztes Mittel, wenn Betreiber die Gesetzgebung nicht respektieren. Die Kommission würde in diesem Fall selbstverständlich die Mitgliedstaaten unterstützen, diese Verbote entsprechend durchzusetzen. Wir sind auch zuversichtlich wir haben die Richtlinie rechtlich sehr eingehend geprüft dass der Europäische Gerichtshof unsere Gesetzgebung entsprechend bestätigen wird. Lassen Sie mich abschließend noch einmal eines deutlich sagen Die Kommission wird kein Ergebnis akzeptieren, welches die EU Gesetzgebung zur Einbeziehung des Flugverkehrs in den EU Emissionshandel, welche dieses Parlament 2008 mit einer überwältigenden Mehrheit von 640 Stimmen unterstützt hat, unterminiert.